Pane předsedající, myslím si, že v souvislosti s

Za prvé Bělorusku, které bylo postiženo stejně jako Ukrajina důsledky této katastrofy a které trpělivě a bez jakýchkoliv siláckých gest financuje odčiňování následků této katastrofy. Bylo učiněno hodně a bez větší pozornosti ze strany orgánů Evropské unie. A za druhé vládě a lidu Kubánské republiky, která přijala na své území k léčení velké množství dětí, které patřily k rodinám, které byly oběťmi černobylské katastrofy. Bylo jim poskytnuto nejlepší možné léčení a nejlepší možná péče v době, kdy se Kubánské republice dařilo ekonomicky velice špatně.